car pour le moins, les discussions avec le Conseil, sous la Présidence danoise, avaient mal commencé. Il faut dire que la proposition initiale était inacceptable pour le Parlement. Nous ne pouvions admettre une Année européenne des citoyens dans le cadre de laquelle nous n'aurions pas parlé de citoyenneté, de la façon dont les citoyens peuvent être mieux associés au fonctionnement de nos institutions, à la définition de politiques de l'Union européenne qui leur donnent toute leur place. Et nous savons que nous avons encore du travail. Nous ne pouvions admettre que l'on dise que, si le fossé se creuse entre les institutions européennes et leurs citoyens, c'était uniquement parce que les citoyens méconnaissaient leurs droits en matière de libre circulation. On sait ce qu'il en est. Le citoyen européen ne peut être vu comme un simple consommateur qui méconnaît ses droits et à qui on donne rendez vous tous les cinq ans pour les élections européennes. L'éducation, la culture ont toute leur place dans ce débat. J'espère que nous posons là un jalon, pour ouvrir le grand chantier de la citoyenneté européenne dans le respect, bien évidemment, des compétences de chaque État membre.